Madame la Présidente, je félicite les rapporteurs et la commission des budgets et je soutiens leur proposition. En revanche, je ne félicite pas ceux de nos collègues qui sont absents et donnent une bien mauvaise image du Parlement européen.

L'accord conclu en 2013 sur l'actuel cadre financier comportait une exigence de la part du Parlement qui est qu'à l'occasion de la révision à mi-parcours, on rouvre le volet recettes du budget c'est la réforme des ressources propres. Nous y travaillons, Madame la Commissaire, au sein du groupe à haut niveau présidé par Mario Monti. Le Brexit rend cette réforme nécessaire et urgente. Par définition, le rabais britannique va disparaître et c'est l'occasion de faire disparaître aussi tous les autres rabais, puisque leur seule justification était le privilège britannique. Le résultat a été jusqu'à présent un système incroyablement complexe et scandaleusement injuste six des pays les plus riches contribuent au budget européen moins que les pays les plus pauvres de l'Union. Nous avons l'occasion de rendre le financement du budget européen simple, transparent et équitable.